Să mergem să sprijinim autoritățile locale, cele din mediul rural în mod deosebit, pe parteneriate public privat, banii care se iau să nu se ia de la alte fonduri structurale, pentru că atunci mutăm dintr un buzunar în altul. Este foarte important să fie axat acest program de sprijin pentru asistența primăriilor, primăriilor mici, orașelor mici, comunelor, unde într adevăr este nevoie de investiție, dar nu știu să folosească banii europeni. Și eu sper că acest program de sprijin pentru reforme structurale își va atinge scopul, dar cu aceste condiții pe care le am spus, și cred că noi, Parlamentul, comisiile de specialitate, avem sarcina să verificăm dacă așa se întâmplă.